Ele au capacitatea de a genera o coeziune și o solidaritate de amploare. Marca patrimoniului european și ar putea îndeplini obiectivele într un mod mai eficient, dacă ar fi gestionată cu titlu de inițiativă europeană. Ea trebuie bazată pe aceleași criterii și însoțită de un sistem de monitorizare foarte bine definit.

Ca și în cazul siturilor înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, Marca va crește numărul de turiști și va oferi un nou impuls economiilor locale. Salut intenția Comisiei de a folosi Marca patrimoniului european alături de celelalte instrumente destinate creării unei legături mai solide între UE și cetățenii europeni.